Voorzitter, in de eerste plaats mijn verontschuldigingen aan de president van de Rekenkamer en aan de commissaris, dat ik bij het begin van het debat niet aanwezig kon zijn.

Het is waarschijnlijk al door vele anderen en vele toonaarden gezegd het is de achttiende keer dat de Rekenkamer geen positieve betrouwbaarheidsverklaring geeft.

We hebben in de loop der jaren veel dingen geprobeerd hogere boetes, stopzetten van de betalingen. Alles wat mogelijk is, is denk ik al geprobeerd. Er is alleen een ding nog nooit geprobeerd, ondanks dat het Parlement er al jaren op aandringt, en dat is dat als wij geld geven aan de lidstaten, dan moet er in de lidstaten waar de meeste fouten worden gemaakt meer politieke verantwoording worden afgelegd. Het Parlement heeft door de jaren heen in alle toonaarden gevraagd om een lidstaatverklaring.

Ik vraag mij af of die effectief zijn, ik denk van niet. Het nieuwe Financieel Reglement geeft de mogelijkheid voor lidstaten om vrijwillig die lidstaatverklaring af te leggen. Ik denk dat de Commissie een zeer actief beleid moet voeren om dat te bevorderen.